Señora Presidenta, Europa es democracia y derechos humanos, y no podemos responder a las amenazas contra nuestra seguridad recortando libertades nos ha costado mucho conseguirlas y disfrutarlas, nos hacen mejores. Acabar con ellas es el objetivo del terrorismo y, por eso, pedimos más competencias y capacidad para que las instituciones europeas garanticen que todos los Estados miembros cumplan siempre los criterios de Copenhague. Felicito a ALDE, y especialmente a nuestra responsable de libertades, por defender estas ideas en la propuesta de pacto para la gobernanza democrática y en nuestro documento sobre terrorismo. No es fácil, porque a veces hay que poner el dedo en la llaga, y en España, por ejemplo, quieren instaurar la prisión permanente revisable o tipificar como delitos actividades políticas.

Europa necesita herramientas para corregir cualquier decisión que incumpla la Carta de los Derechos Fundamentales.